Gerade bei denjenigen, die die Werte für den Handel produzieren, kommen sie manchmal nicht an. Und deswegen ist es eminent wichtig, dass die fundamentalen Arbeitnehmerrechte wie Koalitionsfreiheit, wie die Bildung von Gewerkschaften gesichert werden, damit die Vorteile auch von denjenigen, die die Werte produzieren, genutzt werden können und nicht nur multilaterale Unternehmen profitieren. Und es hat auch einen Aspekt des Wettbewerbs.

für den Schutz von fundamentalen Arbeitnehmerrechten und Umweltstandards in unsere Handelsverträge einbauen. Die entscheidende Frage ist natürlich Wie bauen wir die ein, sodass sie wirklich wirksam sind? Wir haben ja in der Vergangenheit schon Ansätze gehabt. Ich erinnere nur an das Abkommen mit Korea, wo wir in der Tat ein Nachhaltigkeitskapitel integriert haben, mit zum Beispiel domestic advisory groups drittelparitätisch besetzt von Unternehmen, Arbeitnehmern und NGOs die den Prozess begleiten.

Es gibt keine richtige Geschäftsordnung, die Benennung ist nicht so einfach, wie wir uns das vorgestellt haben, und auch die Möglichkeit, dass die domestic advisory groups rechtlich vorgehen können, ist nicht vorgesehen. Das hat uns ja dazu geführt zu sagen Wir brauchen Verbesserungen. Und im Zuge der Diskussionen über das Abkommen mit Kanada, das CETA Abkommen, haben wir genau diese Verbesserungen eingefordert und haben ja nun auch im CETA Abkommen eine Revisionsklausel zur Modernisierung und zur Durchsetzbarkeit von Arbeitnehmerrechten und Umweltstandards. Also gilt es, genau hier anzusetzen, wie wir Verbesserungen hinkriegen. Die Kommission hat jetzt vor einiger Zeit ein sogenanntes Non Paper auf den Markt gebracht, wo eigentlich zwei Optionen enthalten sind. Die eine Option ist Wir machen im Grunde weiter wie bisher. Und die andere Option ist Wir gucken uns das US Modell an, Sanktionen quasi im Bereich des Handelsvertrags, wenn es Verletzungen von Arbeitnehmerrechten oder Umweltstandards gibt im Zusammenhang mit den Handelsströmen. Ich glaube, dieses Modell kann nicht unseres sein. Das ist nicht handhabbar und greift eigentlich die Bedürfnisse auch nicht auf. Die Frage ist Gibt es zwischen diesen beiden Modellen nicht auch noch ein drittes oder ein viertes, wo klar ist, dass die Durchsetzbarkeit mit anderen Mechanismen gestaltet wird und auch eine Kompensation für die Opfer von Verletzungen von Arbeitnehmerrechten und Umweltstandards eingebaut werden kann? Ich habe selbst versucht, zusammen mit der Friedrich Ebert Stiftung so ein drittes Modell vorzuschlagen, das eine klare dreistufige Regelung auf den Weg bringt, domestic advisory groups mit vernünftigen Rechten, ein panel of experts, das verbindliche Urteile für beide Partner sprechen kann und dann ein Durchsetzungsmechanismus, falls dieses Urteil des panel of experts nicht akzeptiert wird. Also die Frage ist, ob man nicht noch neben den beiden vorgeschlagenen Modellen weitere Modelle zu diskutieren hat und wie man den Prozess angehen kann.

Wir haben gesagt, nach der vorläufigen Anwendung wollen wir in die Verhandlungen einsteigen, um die Prozesse zu reformieren und weiterzuentwickeln, also die Revision ernst nehmen. Und dabei stellt sich auch die Frage Wenn wir noch kein weiterentwickeltes Modell haben, müssen sich eigentlich solche Revisionsklauseln nicht auch in anderen Handelsabkommen wiederfinden?